virðulegi forseti ég hef leyft mér að leggja svohljóðandi fyrirspurn fyrir hæstvirtan forsætisráðherra um aðgengi og afþreyingu fyrir ferðamenn í þjóðgarðinum á þingvöllum hver eru áform ríkisstjórnarinnar um a byggingu nýs hótels í stað valhallar b merkingar á íslensku og til dæmis ensku á merkum stöðum í sögu þingvalla c að stuðla að því sigli á þingvallavatni yfir sumartímann allir þekkja sögu þingvalla en þó þekkja kannski ekki allir sögu þeirra byggingaráforma sem þar hafa verið uppi en ekki fyrir margt löngu skipaði þáv forsætisráðherra halldór ásgrímsson starfshóp til að fara yfir og gera úttekt á byggingum í valhöll það var í ágúst átján hundruð níutíu og átta að fundar og gistihús í valhöll var opnað og stóð þá allmiklu orðar en nú er eða uppi á völlunum við svokallaðan kastala veturinn nítján hundruð tuttugu og níu var valhöll flutt á ísi á núverandi stað suður fyrir þingið undir eystri barm almannagjár í skýrslu sem var tekin og samantekt fyrir hæstvirtur þáverandi forsætisráðherra sem þorsteinn gunnarsson arkitekt og ríkharður kristjánsson verkfræðingur tóku saman er margt athyglisvert að lesa varðandi núverandi húsakost í valhöll þeir segja að byggingarnar séu frá mismunandi tímabili þær eru byggðar úr mismunandi efnum og misvandaðar stundum hafa verið valin dýr efni en stundum það alódýrasta í heild sinni má segja um tæknikerfi hússins líkt og byggingarnar sjálfar að þær séu eins og stagbættar flíkur endurbætur eru oft mjög áberandi og skera í augu og eru í engu samræmi við þær gæðakröfur sem gerðar eru til byggingar með því menningarlega hlutverki sem hæfir staðnum og stefnumörkun fyrir svæðið frú forseti ég tel að það sé full ástæða til að taka til hendi varðandi byggingu nýs hótels við valhöll ég átti þess kost að vera á haustdögum á síðasta hausti að valhöll á sunnudegi hvar þúsundir manna höfðu flykkst á svæðið og nutu veðurblíðunnar og einstakrar náttúrufegurðar haustlita og þá brá svo við að valhöll gat ekki tekið á móti því fólki sem gjarnan vildi leita þar inn og kaupa sér kaffi eða mat mér finnst þetta vera til háborinnar skammar að það skuli vera svo haldið á málefnum þingvalla og þau nánast svo friðuð að það sé varla hægt